Nigeria jest krajem, który ze względu na swoją wielkość, potencjał gospodarczy i polityczne znaczenie oddziaływuje na dużą część Afryki. Jestem przekonany, że rola regionalnego lidera jest również pewnym zobowiązaniem.

Z różnych powodów w zakresie praw człowieka tak się nie dzieje.

związanych z terrorystyczną działalnością Boko Haram, nie jest bezpośrednio zależna od władz Nigerii, a sytuacja jest na tyle poważna w tym zakresie, że w maju prezydent Nigerii ogłosił stan wyjątkowy w 3 stanach szczególnie zagrożonych działalnością Boko Haram.